Cela ne signifie évidemment pas que la protection de la propriété intellectuelle ne reste pas un des ciments de la doctrine libérale, bien au contraire. Mais l'erreur principale des initiateurs de l'ACTA a été de penser global alors, qu'à l'évidence, on ne protège pas une chanson ou un film contre le téléchargement illégal de la même façon que l'on protège les citoyens contre, par exemple, la contrefaçon des médicaments.

Dire non aujourd'hui, comme nous l'avons fait, c'est entendre l'appel de la société civile et exiger plus de coopération cela a été dit et répété entre la Commission et le Parlement. Dire non aujourd'hui, c'est aussi appeler à ce que l'Union européenne parle d'une seule voix pour la juste rétribution des créateurs. Faut il rappeler que cinq États membres, dont l'Allemagne et les Pays Bas, pour ne citer qu'eux, ne sont même pas signataires de cet accord?